Film, ki mi je bil všeč, se imenuje Perfect blue oziroma Popolna modrina. je japonski animirani film, in se, je nekako taka mešanica med psihološko dramo in grozljivko. film mi je bil všeč, zato ker zelo dobro uporablja ta medij animacije za neko tako zabrisanje meje med resničnostjo in, neresničnostjo. tudi stilistično je zelo, zelo lep film. In pa tudi zgodba je zelo kompleksna in ti da misliti še dolgo časa potem, ko jo prvič vidiš. in ravno to mi je zelo všeč pri filmih, kadar so kakšni detajli, ki jih lahko spustimo, potem pa pri drugim gledanju malo bolj razumemo, kaj se dogaja. Kdaj pa še tudi takrat ne. No, skozi zgodbo spremljamo dekle po imenu Mima, ki je nastopala kot pevka in plesalka v enem triu, kjer je bilo zelo važno vzdrževati neko tako javno podobo neke take popoldne, nedolžne deklice. Se pa odloči, da bi raje postala igralka, in dobi vlogo v nekaj kriminalni seriji na televiziji. To je pravzaprav prinese cel kup različnih težav, ker dobi enega zalezovalca, ki je deva občutek, kot da ves čas bere njene misli, kot da jo ves čas vidi, hkrati se pa začnejo pojavljati eni resnični umori, torej ljudje, ki so imeli nekakšen stik z njo, recimo producenti, fotografi in tako naprej, tako da pravzaprav po nekako polovici zgodbe ona izgubi občutek za to, kaj je resnično in kaj ni. Ima občutek, ali je ona pravzaprav povzročila te umore ali je to vse kriv ta zalezovalec ali se pa vse to samo dogaja v njeni glavi. Mesto, ki mi je zelo všeč, je Dunaj, je, to je prestolnica Avstrije in je od nas oddaljena verjetno ene kakih šest ur vožnje z avtomobilom približno. zelo mi je všeč zaradi tega, ker je to takšno klasično evropsko mesto z zelo lepo ohranjenimi zgradbami, dejansko tudi ta celotni, sistem mestnih prevozov je zelo dobro organiziran. veliko dobrih restavracij je, priložnosti za nakupovanje in splošno je vzdušje tam zelo lepo. Na Dunaju si je sigurno vredno ogledati Habsburško palačo. Lahko si jo ogledamo ali od znotraj ali pa tudi samo od zunaj, ker jaz navadno naredim, vrtovi so zelo zanimivi, tam so recimo različni vodnjaki, zadaj je tudi živalski vrt, labirint in tako naprej. Potem recimo vredna je ogleda dunajska opera, Prater, kar je zabaviščni park, predvsem popularen pri mladih je pa tudi veliko neke take zanimive lokalne hrane, ki jo je vredno probati, na primer originalna saher torta, dunajski zrezek in tako naprej. V mestnem jedru pa so tudi različne cerkve, katedrale in tudi pač samo stare zgradbe, ki so precej zanimive, tako da po mojem se je najbolje samo lepo sproščeno sprehoditi skozi mesto in si vse lepo v svojem tempu ogledati. No, do Dunaja od nas pridemo lahko zelo enostavno. Jaz sem tja šla že z avtobusom, z vlakom in pa z avtom, z družino. z vlakom je nekako najbolj enostavno, ker, pravzaprav ta pot do Dunaja gre kar skozi Kresnice, kjer stanujem, ampak za tisti hitrejši bolj direktni vlak je treba najprej iti v Ljubljano, kjer pa potem lahko gremo kar na direktni, na kar na direktni vlak do Dunaja, ki gre skozi Maribor. Pot traja nekje šest ur, ampak je precej takšna mirna, in prijetna pot, in, se da videti veliko takih lepih, naravnih pokrajin skozi okno vlaka. Z avtobusom ali z avtom pa potem gremo večinoma po avtocesti. iz Kresnic je treba se na avtocesto priključiti ali v Ljubljani ali pa čez skozi Vače tam pri Trojanah se priključimo na avtocesto. Potem pa prav tako traja tista vožnje ene šest ur, gremo, se mi zdi, da tudi takrat mimo Maribora in potem je treba prevoziti večino, večino, večino Avstrije po širini, da pridemo do Dunaja. Je sicer nekoliko naporna pot, zaradi tega, ker je precej dolga, ampak je ni, ni, vseeno ni tako zelo oddaljeno mesto, da to se ne bi dalo prenesti. Meni se je od nekdaj zdelo zelo zanimiv poklic glasbenika, še posebej recimo v področju popularne glasbe, ker je to en tak poklic, kjer se, kjer, kjer kjer si zelo izpostavljen javnosti in pravzaprav ta slava je nekaj, kar se je meni vedno zdelo zelo atraktivno pri takih poklicih. Hkrati pa to, da se pravzaprav lahko umetniško, umetniško izražaš, in če ljudje nekako najdejo svoja lastna čustva v tem, kar ti pripoveduješ skozi to glasbo, je to ena zelo, zelo veliko vredna stvar, neka ta povezava med občinstvom in med, ustvarjalcem glasbe. Hkrati pa jaz sem se zanimala za glasbo že od majhnega in sem pa tudi napisala ene par lastnih skladb. In prav ta občutek nekega nastopanja in tega, to mi je v vedno se mi je, to mi je vedno bilo zelo všeč. No, pri glasbenikih se to deli na ogromno različnih skupin in pravzaprav v glasbeni industriji je res takšen velik razpon, kaj vse ljudje delajo. recimo obstajajo pevci, ki pojejo, potem so recimo, lahko istočasno tudi pišejo lastna besedila in glasbo. Lahko pa so to za, za to zadolženi drugi ljudje, potem so različni, inštrumentalni glasbeniki, ki igrajo en svoj inštrument, nekateri jih tudi več ali pa recimo istočasno pojejo. Vse to se da kombinirati. Potem so recimo tudi skladatelji za, filmsko glasbo, za glasbo v videoigrah, potem so producenti, ki pravzaprav, urejajo to samo snemanje in samo, sam aranžma glasbe. Seveda se pa potem vsi ti glasbeniki delijo še na posamezne žanre, tudi na popularno glasbo, na klasično glasbo, potem recimo glasbeniki so tudi, vsi, ki nastopajo v operah, recimo potem je tudi moderna glasbe kakšna ta avantgardna, tako da pravzaprav je to tako zelo, zelo široko področje. jed, ki jo pogosto sama pripravljam in jo imam tudi zelo rada, je japonski kari. se razlikuje od indijskega karija zaradi tega, ker je bolj blag in, ni tako zelo močen ta okus po teh tipičnih indijskih začimbah, ampak je tako nekako neka taka prijetna mešanca različnih znanih in neznanih okusov, hkrati pa se je možno to narediti v zelo tako zdravo in nasitno jed in iz majhne količine sestavin jo lahko dobimo zelo veliko. Navadno je nam vedno ostala potem še za naslednji dan. Tako da je tudi zelo tako varčna jed, in seveda pač všeč mi je, zato ker ima zelo dobro okus, je zdrava, obstaja veliko različnih, variacij, in pa je tudi pač zelo taka enostavna in praktična za pripravo. No, glavni element pri pripravi japonskega karija je začimbna pasta, ki jo naredimo tako, da na maslu prepražimo moko, dokler ne porjavi in potem dodamo pač začimbe, torej kari prah, garam masala in malo kajenskega popra ali pa čilija v prahu. Potem pa začnemo lahko ta glavni del, to se pravi prepražimo čebulo, česen, kakršno koli meso ali pa tudi pač brez mesa, če je ravno hočemo. Potem pa, na večje kose narezane korenčke in krompir. Nato pa dodamo tisto začimbno pasto, vse skupaj zalijemo in kuhamo, dokler se vsi okusi lepo ne povežejo. zraven je navadno najbolje pač skuhati riž, nekateri dodajajo tudi rezance. Potem za na vrh je pa dober recimo popečen česen, vložen ingver ali pa se kakšne druge zadeve, recimo v restavracijah pogosto zraven ponudijo kakšno ocvrto hrano ali pa recimo poširano jajce. Knjiga, ki mi je bila všeč, se imenuje, Lahko noč, Punpun. je pravzaprav strip, ki pripoveduje o odraščanju, enega fanta, ki mu je tam v zgodbi ime Punpun in nikoli pravzaprav ne vidimo, kako on v resnici izgleda, ker je prikazan v različnih, v različnih nekih drugačnih oblikah. Na začetku recimo kot neki tak majhen ptiček, potem vmes se spremeni v neko tako v trikotnik, potem kasneje ima recimo samo obraz, ves čas spremenjen v nekaj drugega, tako da, je prav tako, zaradi tega je zelo taka stilsko zanimiva zgodba, hkrati se pa sooča z zelo takimi resnimi in, temačnimi temami, nekako se sooči z njimi na zelo zanimiv način in na zelo dober način prikazuje dogajanje, znotraj, glavnega lika in, prikazuje zelo take zanimive odnose med ljudmi. No, skozi zgodbo spremljamo glavnega lika z vzdevkom Punpun od njegovega zgodnjega otroštva do nekako dvajsetega leta starosti. Ves čas pa je prikazan neki tak simbolni način, ki ponazarja njegovo notranje čustveno stanje. Od majhnega ga ves čas bremeni neki občutek krivde, in kot da je on odgovoren za vse slabe stvari, ki se dogajajo okrog njega, in skozi to mu sledimo do nekega najnižjega možnega čustvenega in duševnega stanja in potem, kako dejansko je potem rešen ven iz tega. Spremljamo pa tudi zgodbe drugih ljudi v njegovem življenju, kot na primer dveh različnih deklet, ki ju spozna v različnih obdobjih, njegove družine in ostalih prijateljev pa tudi nekega nenavadnega kulta, ki se pojavi kot neka stranska zgodba. Edina naravna katastrofa, ki sem ji bila priča, je bila pijavica na Murterju. Takrat sem bila ene, po mojem ene osem, devet let stara, mi smo pač bili na morju kot običajno, ampak potem kar naenkrat je en, nekega dneva bilo nebo tako popolnoma črno, ozračje je bilo naelektreno, recimo lasje so nam stali pokonci. Po nekaj časa je pa začel zelo zelo močen veter, nekaj, dežja in potem v bistvu pač taka zelo huda nevihta. Na srečo mi nismo imeli nobenih večjih težav, ampak nekatere, šotore je odpihnilo, nekatere prikolice je prevrnilo. in so rekli, da v bistvu to je bila najhujša nevihta na tistem območju v zadnjem desetletju. Pravzaprav stoletju. Tako da je bilo kar hudo in da smo v bistvu imel kar precej sreče, da se nam ni nič hudega zgodilo. Samo ena palica se je zlomila v predprostoru našega šotora. Orodje, ki ga imam doma in se mi zdi zelo koristno, je moj šivalni stroj. je pravzaprav precej nov. Starša sta mi ga kupila lansko leto in ima zelo velik nabor različnih šivov, tako, takšne za spajanje kosov skupaj, za obšivanje, za izdelovanje gumbnic, šivanje zadrg, potem pa recimo tudi okrasne šive, različne vzorčke za izvezovanje in tako naprej. Ima cel kup koristnih funkcij, na primer, samodejno vdajanje cvirna skozi iglo, samodejno odrezovanje, niti na koncu šiva, utrjevanje šivov in je pravzaprav zelo prijetno delati z njim. Še posebej zato, ker sem navajena delati z enim starim, na pol pokvarjenim šivalnim strojem in zdaj se mi je to zdelo res tako, najbolj nobel, da imam zdaj končno novega. Meni je najbolj všeč letni čas poletje, predvsem zaradi tega, ker so takrat počitnice, takrat je navadno priložnost, da grem kam, kjer prej še nisem bila. Zdaj sem zadnja leta kar precej potovala med poletnimi počitnicami. prav tako pa je meseca julija pri nas doma nekako taka sezona rojstnih dnevov, najprej je moj rojstni dan, potem je rojstni dan mojega očeta, potem pa kasneje še rojstni dan mojega brata. in ker sem jaz doma nekako zadolžena za peko, peko rojstnodnevnih tort, imam zelo veliko dela in meni je pa tisto zelo všeč, peka tort. Imam zelo dobre spomine na poletje v mojem otroštvu, ker smo navadno ves čas hodili na morje. Zdaj zadnja leta ne več pa tudi pač ni več tako zelo fino, ker so, tiste lokacije, kjer smo včasih hodili, zdaj pregosto poseljene, preveč turistov, tako da pravzaprav to je nekoliko uničijo, ampak vseeno, že to, da lahko mogoče z družino kam gremo, na kakšen krajši izlet, je to zelo prijetno pa tudi, da se lahko samo malo odpočijem doma po koncu šole. Slabe stvari pri poletju so predvsem vročina, pač možnost opeklin je veliko večja, kar je škodljivo za kožo. Tako zaradi staranja kot tudi nevarnosti kožnega raka. Potem po drugi strani so pa tukaj tudi še različne, različni insekti, predvsem recimo kakšni komarji in klopi, ki ne samo da so nadležni, ampak lahko tudi prenašajo različne bolezni. Tako da tega se je treba izogibati. In včasih je pač zaradi tiste vročine tudi zelo naporno iti ven, izgubiš vso energijo in vso motivacijo, da bi se kamorkoli odpravil. No, hobi, ki ga imam jaz zelo rada, je šivanje. Zašila sem že ene par kosov oblačil sama za sebe, pa večinoma pa tudi zelo tako popravljam kake stare stvari, kakšne stvari ožam, zdaj sem mogla zožat tako cel, cel, kup različnih oblačil. Je pa tudi to zaradi tega, to je zelo dobro zaradi tega, ker to se lahko in recimo kreativno izražam s tem, da ustvarim nekaj takega unikatnega za sebe, ki bo popolnoma po meri in lahko, lahko se čisto prilagodim mojemu okusu in, tudi meram. pa tudi lahko naredim, recimo, to je zelo dobra priložnost, da lahko delam kakšna taka ročno izdelana darila za koga, hkrati pa je to tudi zelo dobra priložnost za varčevanje denarja na, na oblačilih in na kakih takih tekstilnih izdelkih, zaradi tega, ker se vse da narediti doma. Tako da ja, v bistvu je zelo praktično, ampak hkrati tudi takšen kreativen in sproščujoč hobi. Slaba stran hobija šivanja je to, da včasih ne morem pravzaprav slediti svoji ideji popolnoma in potem se pač recimo ustavim, nekaj časa čakam in premišljujem, kako bi rešila tisti problem. Potem problem je, da včasih ne najdem točno pravega blaga, kot sem si zamislila za kakšen svoj dizajn, in potem pač moram nekakšen iskati kompromis in, pač spet mi zabije veliko časa, tako da v bistvu deloma so stvari, ki so povezane z mojimi izkušnjami in znanjem, deloma pa stvari, ki so pač popolnoma neodvisne in so samo povezane z zalogami, ki so mi na voljo. No, moja najljubša domača žival je seveda pes, ker imamo mi psa tudi doma. sicer ja, pač je tako, da so res nekatere pasme so bolj kompatibilne z enimi osebami, ene so z drugimi, ker recimo sem imela opravka z enim maltežanom od bivšega fanta, ki je bila malo je bila taka malo agresivna, je kar zarenčala na mene. pa tako, ampak, ja, naš pes je pa res takšen najbolj prijazen, in zelo lepo komunicira in ves čas vemo, kaj on hoče od nas, je pa tudi zelo takšen, čeprav ja, na trenutke res zahteva ogromno pozornosti in skozi nekaj hoče od nas. Je pa tudi zelo takšen, ko se enkrat umiri, se je zelo lepo z njim sproščati in je ves čas tako z nami in je zelo prijeten občutek, da je nekdo tako, ki je tako, tako rad z nami. Hkrati je pa tudi ta sama, da so da so psi tako zelo luštkani. Še posebej naš. Psi res potrebujejo veliko nege in pozornosti. Od zadostne količine zdrave in uravnotežene hrane, sveže vode potem različnih oblik nege, kot je umivanje in striženje. Pa tudi zelo veliko gibanja, kar je pač seveda odvisno od njihove starosti, velikosti in tako naprej. V primeru našega psa ga je recimo treba peljati ene trikrat na dan po petinštirideset minut ven, po možnosti odvezanega s povodca, da lahko dovolj teče. Kar se pa nam zdi doma najbolj važno, je pa to, da v bistvu pes je ves čas z nami, ne, recimo biva notri v hiši z nami, kar potem tudi spodbuja tudi njegovo čustveno povezanost z nami, njegovo komunikacijo, neko tudi mentalno stimulacijo. Je pa tudi zelo važno psa dovolj dobro strenirati, da se ne znajde v nevarnih situacijah, in da pač ne bi kar pobegnil nekam, ker to ne bi bilo preveč varno za njega. Načinov ogrevanja hiš je zelo veliko. Najbolj primitiven je seveda pač z nekim ognjiščem ali kaminom, potem pa lahko, si pomagamo z vročo vodo, ki se lahko pretaka po ali radiatorjih ali pa po ceveh, speljanih pod tlemi. To se pravi talno gretje. To so v bistvu že tudi stari Rimljani uporabljali. So pa tudi recimo različne vrste centralnih kurjav, ki se, pravzaprav lahko napajajo ali na plin ali na premog. In tako naprej. Živjo, vabim te na praznovanje mojega osemnajstega rojstnega dneva, ki bo v soboto, sedemindvajsetega dvanajstega dva tisoč devetnajst. Dobimo se pri meni doma ob dveh, nato pa se bomo odpravili v mesto, da si pogledamo kakšen film. Nato pa se bomo vrnili, k meni domov, da pojemo kakšen kos torte in bo zabava verjetno trajala nekje do desetih zvečer. S sabo ni ni treba prinesti nič drugega, samo veliko dobre volje. Upam, da se vidimo. Draga Barbara, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti, da ti bo naslednje leto prineslo veliko zdravja in sreče in da se bojo vse tvoje rojstnodnevne želje uresničile.